Voorzitter, commissaris, collega's, 47 van alle verkeersdoden in de Europese Unie zijn zwakke weggebruikers. Harde cijfers die in de eerste plaats een bekommernis zijn van lokale en regionale overheden, maar met deze richtlijn kan en zal ook de Europese Unie bijdragen aan meer veiligheid. Zoals door het ontwikkelen van kwaliteitseisen voor infrastructuur voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers en door in verkeersveiligheidsprocedures systematisch met hen rekening te houden. Deze integrale aanpak is de enige manier om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers structureel en blijvend te verbeteren. Een kwaliteitsvolle weginfrastructuur kan de kans op verkeersongevallen beperken.

Die systemen werken optimaal met goed aangelegde, onderhouden, goed detecteerbare wegmarkeringen en verkeerssignalisatie.

Ze moeten de basis leggen voor de uitrol van slimmere en zelfrijdende wagens op onze Europese wegen.

Er zijn geen wondermiddelen die alle verkeersrisico's kunnen uitsluiten, maar het is wel onze plicht om op alle beleidsniveaus te doen wat mogelijk is om verkeersslachtoffers te vermijden.